Después de los distintos intentos de diálogo —el de la Santa Sede, el de la República Dominicana o el de Noruega en Barbados—, no sé qué le hizo pensar a usted que relanzar un nuevo diálogo podría ser fructífero. Como era de esperar, la misión que usted ideó se ha saldado con otro fracaso, que no ha dejado en buen lugar a la UE ni ha contribuido a la causa democrática. Y, como veo que usted está necesitado de una hoja de ruta para Venezuela, y nos lo piden nuestros compañeros de hemiciclo, permítame que ofrezca de forma resumida, aunque sea modestamente, los siguientes principios o ideas.

Tercero, retomar la vía de la presión y evitar los diálogos tramposos. La Unión Europea debe ampliar las sanciones a los responsables políticos y también a los más de cuarenta autores de crímenes mencionados expressis verbis en la Resolución, en el informe del Consejo de Derechos Humanos. Cuarto, intensificar las conversaciones con el Grupo de Lima e intentar acercamientos con otros grandes actores. El Grupo Internacional de Contacto es claramente insuficiente. Me gustaría conocer, señor Borrell, sus puntos de vista al respecto y también qué iniciativas concretas tomará para recuperar la libertad y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.